nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti og einnig hafa umsagnir borist frumvarpið er að efni til innleiðing á ákvæðum tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins og hefur það að markmiði að stuðla að aukinni samvinnu atvinnurekenda og starfsmanna þeirra er miðað við að fyrirtækjum þar sem starfa að minnsta kosti fimmtíu manns verði gert skylt að kynna tiltekin málefni fyrir starfsmönnum sínum og gefa þeim undir ákveðnum kringumstæðum kost á samráði þessi skylda atvinnurekanda er þó ekki takmarkalaus því að við mismunandi aðstæður getur hann bundið upplýsingar trúnaði eða látið hjá líða að veita þær fyrra úrræðinu getur hann beitt ef lögmætir hagsmunir fyrirtækis krefjast en hinu síðara aðeins ef upplýsingagjöfin gæti leitt til alvarlegs tjóns fyrir starfsemina frumvarpið tekur aðeins til aðila í atvinnurekstri og því eiga opinberar stofnanir sem hafa með höndum stjórnsýsluhlutverk ekki undir ákvæði þess þá er í samræmi við aðlögunarheimildir tilskipunarinnar gert ráð fyrir því í bráðabirgðaákvæði að gildissvið frumvarpsins verði takmarkað fram til fyrsta mars tvö þúsund og átta við fyrirtæki þar sem starfa að jafnaði að minnsta kosti hundrað starfsmenn á fundi nefndarinnar kom fram að þarfir launafólks fyrir upplýsingar og samráð og heimildir atvinnurekenda til stjórnunar eru hvort tveggja mikilvægir hagsmunir sem erfitt getur verið að gera jafn hátt undir höfði í lagatexta verði frumvarp þetta að lögum leggur nefndin því mikla áherslu á að aðilar vinnumarkaðarins nýti heimild sína samkvæmt sjöttu greinar og útfæri nánar tilhögun og framkvæmd upplýsingagjafar og samráðs innan fyrirtækja eftir atvikum í kjarasamningi eða með samkomulagi á vinnustað nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir og ellert b schram skrifa undir álitið með fyrirvara þau áskilja sér jafnframt rétt til að leggja fram breytingartillögur þau vilja að gildissvið frumvarpsins verði rýmkað og að aðilum vinnumarkaðarins verði ekki heimilað að semja sig frá þeim lágmarkskröfum sem frumvarpið gerir magnús þór hafsteinsson skrifar undir álitið með fyrirvara háttvirtir þingmenn einar oddur kristjánsson og lúðvík bergvinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og gerir fyrirvara við álitið undir þetta rita háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir guðjón hjörleifsson jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara ellert b schram með fyrirvara pétur h blöndal birkir j jónsson og magnús þór